fréttir af því að ástandið sé alvarlegt að atvinnuleysið sé mikið að gengið sé veikt fréttir af því að illa gangi að endurreisa bankana og síðan afskaplega mikil áhersla

alþjóðagjaldeyrissjóðnum að þá lýsir það ekki bara alvarlegu skilningsleysi á samstarfinu við sjóðinn heldur líka ákveðnu skeytingarleysi fyrir þessu samstarfi yfir höfuð þegar síðan gráu er bætt ofan á svart og sagt og fram kemur í fjölmiðlum að hann vill hætta þá er auðvitað allur þessi trúverðugleiki í uppnámi það þarf að gera hlutina í réttri röð hér er mikið rætt um vexti það er mikið rætt um afnám gjaldeyrishafta og það er rætt um atvinnuleysið en til þess að við getum tekist á við þessa þætti verðum við fyrst að koma með skýra stefnu um það hvernig á að taka á þessum mikla halla ríkissjóðs hvernig ætlum við að vinna okkur út úr þeirri stöðu að við erum á fjárlögum búin að taka ákvörðun um að verja mun meira fé til sameiginlegra verkefna heldur en við erum að afla á hverjum tíma hvernig ætlum við að takast á við þá stöðu að við höfum engin svör fengið við erum algjörlega á gati þegar kemur að því hvernig þessi ríkisstjórn ætlar að loka fjárlagagatinu hvernig á að ná endum saman í ríkisfjármálunum þetta er alvarlegt vegna þess að þetta er forsenda þess að við getum farið að hafa væntingar um að vextir komi niður og auk þessa þurfum við að sjálfsögðu að endurreisa bankakerfið núna þegar gengi krónunnar er í sinni lægstu stöðu í kringum tvö hundruð þrjátíu gengisvísitalan þá kemur fyrst fram hjá hæstvirtur viðskiptaráðherra og síðan núna héðan úr ræðustóli alþingis í dag

öllum erlendu lánunum sem eru útistandandi til bankanna yfir í íslenskar krónur einmitt þegar staða krónunnar er sem veikust ég segi fyrir mitt leyti

það hvernig úr þessum vandamálum á öllum að greiða hér hefur í umræðum um efnahagsmálin verið rætt um að

skynsamlegar tillögur þessar aðgerðir þola enga frekari bið það þarf að grípa strax til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru ella vex vandinn það er reyndar alveg stórmerkilegt að við skulum hér hafa háð heila kosningabaráttu án þess að tekist væri á um leiðir í þessum efnum að öllum hugmyndum sem koma frá sjálfstæðisflokknum í þessu efni var vísað á bug sem of almennum og þær mundu lenda of harkalega á velferðarkerfinu þetta er ómálefnaleg gagnrýni vegna þess að hana mátti útfæra með ólíkum hætti í einstökum ráðuneytum en alvarlegast er þó af öllu að enn þá hefur ekkert komið fram varðandi evrópusambandsumsóknina sem slíka þá er ágætt að setja þá hluti í samhengi við það þegar við sóttum um lánið til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og í ljós kom að með icesave deiluna óleysta að þá fór það mál allt saman í hnút og evrópusambandsríkin þvinguðu íslensk stjórnvöld að samningaborðinu og ég tel reyndar

nokkurt tillit að taka til þeirra aðstæðna sem upp eru komnar á íslandi heldur þvinga einfaldlega fram greiðslu á þeim kröfum sem þeir telja sig eiga á íslensk stjórnvöld og láta menn það sér það detta í hug virkilega að það verði núna hægt að leggja af stað í nýjan leiðangur gagnvart þessum sömu ríkjum með þessa deilu enn þá óleysta og byggja á því að hægt sé að hefja aðildarviðræður við evrópusambandið ég kalla eftir skýrum svörum um það hvort stjórnvöld ætli að láta krefja sig um greiðslu umfram það sem lagt var upp með og ég minni á að af hálfu utanríkismálanefndar sem afgreiddi þingsályktunartillöguna var það alveg skýrt að of stífar kröfur af hálfu breta og af hálfu hollendinga og þeirra sem í hlut eiga gátu vel leitt til þess að enginn yrði

og lofað var í því ferlinu verðmætin sem áttu að vera kynnt fyrir og í framtíðinni síðan að afnema gjaldeyrishöftin en ekkert af því er raunhæft fyrr en menn hafa leyst